Bardzo często, kiedy podejmujemy istotny problem, szybko zderzamy się z takimi żelaznymi barierami politycznymi czy ideologicznymi. Dlaczego, proszę państwa, w tym sprawozdaniu nie mówimy o sytuacji narodów Europy Środkowej wyzwolonych z komunizmu, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych, ale i długo później, kiedy miliony ludzi nie miały, nie słyszały tak naprawdę swojego głosu w mediach i konieczne było zaangażowanie władz publicznych w promocję właśnie pluralizmu, wolności słowa? Czy dlatego, że właśnie to dzisiaj dzieje się na Węgrzech? Albo jak, mówiąc o wolności słowa, możemy milczeć o wprowadzaniu nowych form otwartej cenzury, tak jak np. pożałowania godna ustawa o zakazie publicystycznego, dziennikarskiego utrudniania aborcji we Francji?